virðulegur forseti ég mæli í dagslok og áður en við höldum til funda í þjóðmenningarhúsinu fyrir litlu en þörfu máli sem ég held að sé óþarfi að fjölyrða mikið um enda hefur það tvívegis verið lagt fram áður bæði á hundrað þrítugasta og sjöunda og hundrað þrítugasta og áttunda þingi en þó að málið sé lítið þá er það þarft og á sannarlega erindi einmitt núna í þeim verkefnum sem við erum í því það felur í sér að fjarlægja það fortakslausa bann sem er í gildandi lögum við því að lífeyrissjóðirnir í landinu sjóðir almennings geti átt íbúðarhúsnæði eða félög sem eiga og reka og leigja slíkt húsnæði það er auðvitað þekkt í mörgum löndum í kringum okkur að þar nýta lífeyrissjóðir eign á íbúðarhúsnæði sem hluta af sínum fjárfestingarkostum það hefur hjálpað til við að þróa og efla leigumarkað og draga úr sveiflum á fasteignamarkaði sérstaklega í löndum þar sem lífeyrissjóðir eru mjög umsvifamiklir í þessum efnum svo sem eins og í þýskalandi og forða þannig verstu bólunum sem verða á þeim eignamarkaði auðvitað er það líka þannig að fjárfesting í íbúðarhúsnæði er býsna örugg og góð langtímafjárfesting og þegar við sjáum hversu illa lífeyrissjóðirnir hafa verið leiknir af ýmsum þeim fjárfestingum sem þeir hafa ráðist í á undanförnum árum í ýmiss konar hlutabréfa og skuldabréfaviðskiptum þá er ósköp eðlilegt að við horfum til þess hvort ekki sé rétt að heimila sjóðunum að verja hluta af sínum fjármunum til að fjárfesta í íbúðarhúsnæði og ekki síst kannski núna þegar við blasir að á næstu missirum munu sjóðirnir í einhverjum mæli að minnsta kosti þurfa að leysa til sín eignir frá fólki sem ekki hefur getað staðið undir þeim lánum sem það hefur fengið hjá sjóðnum til kaupa á fasteignum og þess vegna ekki síður mikilvægt að sjóðirnir hafi heimild til að eiga slíkt húsnæði eða leigja það út ef þeir svo kjósa hér er ekki gert ráð fyrir því að segja lífeyrissjóðunum fyrir verkum í þessu efni heldur einvörðungu það að opna þeim heimild til að hafa þetta sem einn af þeim fjárfestingarkostum sem þeir nýta það væri þó eðlilegt þó ekki sé gert ráð fyrir því í frumvarpstextanum sjálfum að það væru sett einhver mörk á það hve stóran hluta sjóðsins megi nota til fjárfestinga af þessu tagi eins og gildir um aðra þá fjárfestingarkosti sem sjóðunum eru heimilir en ég tel að það sé eðlilegt að verði tekið til umfjöllunar nefnda ég þakka þær ágætu viðtökur sem málið fékk í umræðum á fyrri þingum og sömuleiðis í umsögnum meðal annars frá landssambandi lífeyrissjóðanna og vona og vænti þess að það megi takast samstaða um að afgreiða þetta einfalda en sjálfsagða mál á þessu þingi að

leigja og hafa af því tekjur það er að fjárfesta í varanlegum traustum fasteignum og þjóna um leið markmiðum um að efla og styrkja